herra forseti laga og mannréttindanefnd evrópuráðsins hefur síðastliðin tvö til þrjú ár eða svo rannsakað leynifangelsi eða leynda geymslustaði bandarísku leyniþjónustunnar cia í evrópu og ólöglega flutninga sama aðila á föngum landa og heimsálfa á milli í annarri skýrslu nefndarinnar frá því í vor sem unnin var undir forustu svissneska þingmannsins dick martys er þar sagt byggt á staðreyndum það er á enskunni factionally extablish að slíkir leynigeymslustaðir og slíkir ólöglegir fangaflutningar hafi farið fram og að með þessu hafi átt sér stað gróf alvarleg mannréttindabrot fólki hafi verið rænt á götum úti það flutt á laun til landa þar sem ómanneskjuleg meðferð og pyntingar eru leyfðar

missirum eða árum saman án þess að aðstandendur eða aðrir hefðu hugmynd um hvar það væri þetta hefur átt sér stað án efa bæði gagnvart fólki sem mögulega kann að hafa brotið af sér eða haft slíkt í hyggju en sannanlega líka hefur alsaklaust fólk orðið fyrir þessu og má þar nefna til dæmis að kanadískur rannsóknardómari hefur kveðið upp úr um það að kanadískur ríkisborgara sem var rænt í new york fluttur til sýrlands til pyndinga hafi verið alsaklaus og engin ástæða hafi verið til að ætla að hann hafi brotið neitt af sér enda virtist þar hafa verið farið mannavillt um þessar aðgerðir gilti viðamikil áætlun bandaríkjastjórnar og allt saman fór leynt samkvæmt trúnaðarreglum nato undir yfirskini þjóðaröryggis það er kunnara en frá þurfi að segja að fangaflugvélar hafa ýmist lent eða flogið um íslenska lofthelgi í hundruð skipta þannig að ísland tengist þessum aðgerðum bæði sem nato ekki og sem land sem varð fyrir barðinu á þessari starfsemi ég hef leyft mér að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra fyrstu hver eru tengsl ákvarðana nato fundarins fjórða október tvö þúsund og eitt við þessar aðgerðir bandaríkjamanna ég vek athygli á orðalaginu hver eru tengsl ákvarðana nato fundarins og aðgerða bandaríkjamanna því að því er ekki haldið fram í skýrslunni að fundurinn sem slíkur hafi heimilað aðgerðirnar eða fjallað um þær sérstaklega heldur hafi bandaríkjamenn túlkað það sem þar var ákveðið sér í hag og til þess að auka

viðurkenna ábyrgð sína í málinu og jafnvel greitt þolendum bætur fjórða hvernig